Voorzitter, de economische zon schijnt in Europa, maar voor veel Europeanen is het nog steeds schone schijn. De jeugdwerkloosheid in een aantal lidstaten is nog altijd torenhoog en veel ouderen staan langs de zijlijn van de arbeidsmarkt. Daarom is de Europass een goede aanvulling om mensen weer aan het werk te helpen een gratis onlineplatform waar mensen gemakkelijk een cv kunnen aanmaken of informatie kunnen toevoegen aan een officieel certificaat waardoor het eenvoudiger te begrijpen is voor werkgevers of instellingen in het buitenland.

Toch moeten we ervoor waken dat mensen de aansluiting op de Europese arbeidsmarkt verliezen. Digibeten lopen het risico de aansluiting te missen en deze groep verdient onze blijvende aandacht.